Das ist ein ganz normaler Speicher, den die Natur uns geliefert hat. Alles andere halte ich für hochgradig gefährlich und schwierig. Im Endeffekt dient es auch nicht unserem Effizienzansatz.